annars málið er ríkisábyrgðin um icesave þar eru um það bil fimmtán eða sextán á mælendaskrá og ef allir flyttu mál sitt hnitmiðað og skorinort tæki þetta svona fimm til sex klukkustundir og miðað við það yrðum við búið með þessa

fengjum að ræða taki á kvöldfundinum inn í kvöldið gætum hætt einhvern tíma um ellefu ef icesave væri afgreitt fyrir kvöldmat gætum við tekið það inn í fjárlaganefnd í fyrramálið og við gætum komið þessum málum áfram

það er ekki val þeirra að kalla eftir því að aðrir taki til máls það getur ekki verið hluti af lýðræðinu þannig að ég skora á þingheim að afgreiða þetta mál á lýðræðislegan hátt ljúka annarrar umræðu koma því í fjárlaganefnd þannig að við getum unnið að málinu milli umræðna það á ekki að gerast í miðri tvö umræðu það á að gera eftir að annarri umræðu lýkur eins og venja er til og við skulum ég er ekkert að ákveða það ég er að segja þið ráðið því þið sem eruð að tala um kvöldfund eruð að gefa yfirlýsingar um að þið ætlið að tefja málið eins og þið hafið augljóslega verið að gera